Aan de andere kant staat het systeem nog wel in de kinderschoenen. Het is daarom wat mij betreft ook belangrijk dat we heel goed kijken naar de uitdagingen die dit systeem met zich meebrengt. Deze resolutie is denk ik een hele goede eerste stap.

Deze technologie wordt ook door de financiële sector breed omarmd. We kunnen ons echter met name in deze sector simpelweg geen risico's permitteren. Er is wat mij betreft geen enkele ruimte voor een quick and dirty benadering. We mogen onze ogen namelijk niet sluiten voor de risico's van de nieuwe digitale systemen. Wanneer en hoe valt bijvoorbeeld te constateren of er misbruik van wordt gemaakt?

Dat vraagt om regels om mogelijkheden tot witwassen van geld of belastingontduiking te voorkomen. Begrijp me goed ik ben enorm voorstander van deze technologie en geloof er ook echt in. Ik vind wel dat er Europese wetgeving nodig is om innovaties zoals blockchain op de juiste schaal mogelijk te maken. De wetgeving moet wat mij betreft faciliterend zijn.

Investeerders en consumenten hebben recht op veilige digitale systemen.